Herr Präsident! Auch für mich ist der vorliegende ACTA Text nicht zustimmungsfähig. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass damit die Debatte über die Zukunft des geistigen Eigentums in der digitalen Welt nicht vorbei ist. Es gibt ein Problem mit Piraterie, und Filesharing ist zwar für die Nutzer sehr von Vorteil, für die Urheber aber nicht in gleichem Maße. Die neuen Business Modelle, die wir haben und nach denen immer wieder gerufen wird, wie iTunes, Spotify, Simfy, die basieren natürlich auf dem Urheberrecht und auf Copyright, sind also kein Argument dagegen. Zu dem Argument, dass öffentliche Bibliotheken so toll sind und dass wir natürlich Zugang zu Wissen und Kultur brauchen Ja, das ist richtig. Aber öffentliche Bibliotheken sind steuerfinanziert, und die Urheber werden kompensiert. Solche neuen Modelle müssen wir auch für den einfachen Zugang zu Kultur und Wissen in der digitalen Welt finden. Aber es muss faire Lösungen für die Urheber geben, wenn wir die kulturelle Vielfalt nicht kaputtmachen wollen.